Im Juli wird ein unabhängiger Ombudsmann, ein langjähriger Kämpfer gegen Korruption, gegen bestehendes Recht von einer Regierung durch einen braven Parteigänger ersetzt. Zwei legale Notfallgesetze werden erlassen, die die Befugnisse des Verfassungsgerichts drastisch einschränken und die Rechtslage für ein Referendum zur Amtsenthebung des Präsidenten während des laufenden Prozesses abändern. Ein mehr als fragwürdiges Amtsenthebungsverfahren gegenüber dem Staatspräsidenten wird durchgeführt, das aufgrund der Notfallgesetzgebung der Aufsicht durch das Verfassungsgericht entzogen ist. Die Vorgaben des Verfassungsgerichts für ein Quorum werden missachtet. Zuletzt gibt es Berichte, dass die Wählerlisten beim Referendum zur Präsidentenamtsenthebung Unregelmäßigkeiten aufweisen und dass sogar nach der Wahl die Wahllisten abgeändert worden sind. Und zu guter Letzt Verfassungsrichter und Ermittler werden während des laufenden Verfahrens persönlich bedroht. Wenn ich diese Liste runterlese, dann spreche ich nicht von einer Bananenrepublik irgendwo auf der Welt. Nein, ich spreche von den Meldungen, die wir im Sommer von Rumänien erhalten haben, einem Land der Europäischen Union. Und diese Meldungen, diese Diskussionen, die wir darüber führen müssen, sind enttäuschend und schlicht untragbar. Ich bin deswegen froh und dankbar, dass der Kommissionspräsident und vor allem unsere Vizepräsidentin, Viviane Reding, engagiert und entschlossen reagiert haben und in Rumänien Aufklärung verlangt haben. Unerträglich ist aber, dass Ministerpräsident Ponta dem Kommissionspräsidenten in die Hand verspricht, die illegale und zutiefst undemokratische Notfallgesetzgebung zurückzunehmen und zu Hause in Rumänien nichts unternimmt. Im Gegenteil, Ponta hat die Gelegenheit genutzt, um gegen die Europäische Union Stimmung zu machen. Das ist eines gewählten Ministerpräsidenten unwürdig und zeigt dessen undemokratische Geisteshaltung.